Señora presidenta, todo el mundo sabe que ha sido inapropiada la forma en que el Consejo ha tratado a este Parlamento y la forma en la que le ha diseñado a usted su Comisión. Pero también todo el mundo sabe que este es el peor momento para una crisis institucional, que el Parlamento no puede darle la razón a los antieuropeos y que la irresponsabilidad del Consejo no exime al Parlamento de su propia responsabilidad. El Consejo se equivocó, pero el Parlamento no puede equivocarse también.

Por eso vamos a confiar en usted, porque en un mundo en crisis y al borde de la guerra comercial, Europa no puede quedar descabezada. Porque desde que usted ha sido propuesta, le ha mostrado al Parlamento su respeto y se ha comprometido con la democracia europea. Porque usted ha demostrado capacidad de diálogo, y la paz europea se basa en el diálogo. Europa es lo más contrario que hay al dogmatismo. Porque usted cree en una Europa que no distingue entre el Este y el Oeste, el Norte y el Sur, y que no quiere dejar a nadie atrás. Porque usted viene del partido que ha ganado las elecciones, y su candidatura responde a la voluntad de los electores europeos. Porque compartimos con usted su fe en el Estado de Derecho y en la primacía de las constituciones. Y, por lo tanto, estoy seguro de que contamos con usted para defender el Estado de Derecho español y la unidad de España. Porque su compromiso contra el cambio climático es indudable, exigente y ejemplar. Porque usted hoy representa al europeísmo y votar contra usted hoy es votar a favor del antieuropeísmo. Porque ya es hora de que una mujer presida la Comisión Europea, señora von der Leyen. Y todos aquellos que creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, hoy, hoy, hoy —precisamente hoy—, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Cuenta usted con mi voto.